Kvůli uhlíkové stopě to určitě nebude, protože tu jsme tady kvůli těm dvěma hodinám jenom prohloubili, jak jsme se sem slétli z celé Evropy. Je to ano kvůli tomu, že ten program je radikální, zve se Úděl, ale fakticky je to zelená revoluce. My jsme konzervativci a revolucím nevěříme. Ano, chceme se chovat zodpovědně k planetě, chceme chránit přírodu, cítíme toto jako naši povinnost, ale cenou nesmí být ani znásilnění procedur, kdy jedni budou válcovat druhé, ale ani neúměrné náklady, které povedou jenom k tomu, že přijde další revoluce, která nám smete to nejcennější, co máme, přátelskou spolupráci evropských národů a svobodu.